Ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas de cela.

Ayez le courage, Madame la Commissaire, de ne pas appeler le vin coupé blanc et rouge, vin rosé.

C'est la suggestion que l'on vous fait. Ne pénalisez pas les vrais viticulteurs. Comment voulez vous que nos concitoyens puissent comprendre une telle position de la part de la Commission européenne? Vous restez sourde à tous les arguments, c'est absolument incompréhensible.